Die Zahl derer, die unter der Armutsgrenze leben, ist um 25 zu verringern.

Ein weiterer Schwerpunkt sind neue Beschäftigungsformen, wie Befristung und Zeitarbeit. Atypische Arbeitsverträge dürfen jedoch nicht typisch für alle werden. Sie sind dann sinnvoll, wenn sie Übergänge schaffen zu dauerhaften, geschützten und hochwertigen Jobs, aber auch nur dann.

Das ist ein wichtiges Signal an unsere Mitgliedstaaten der Europäischen Union.